Domnule președinte, vreau să spun că în acest Brexit nu este vorba despre stânga, despre dreapta sau despre politicieni. Este vorba în primul rând despre oameni, iar eu vin din Iași, România, unde mulți colegi de ai mei de la Spitalul de Urgență lucrează în Marea Britanie și știu cât de grea poate fi viața atunci când regulile sunt impuse din altă parte. Eu cred că suntem aleși democratic aici, în Parlamentul European, pentru a i proteja pe cetățenii care ne au trimis aici. De aceea, cer tuturor celor care sunt astăzi aici să găsească soluțiile de a prelungi acest articol 50 așa încât să fie bine pentru toată lumea. Dincolo de revendicări politice, cred că unitatea în diversitate trebuie să rămână lucru care ne ghidează în Europa, iar dacă vorbim despre cadrul financiar multianual, permiteți mi să am mari rezerve că este soluția necesară pentru Europa în acest moment. Sunt multe inegalități, sunt multe disparități, îmi doresc ca și în țara mea să fie autostrăzi și spitale regionale, să existe fonduri pentru infrastructură, și cred că actualul buget nu rezolvă această problemă. Dar tocmai pentru că cetățenii europeni ne au trimis aici sunt convins că împreună putem găsi și aici soluții pentru că unitate în diversitate trebuie să rămână soluția sănătoasă pentru toți.